Señora Presidenta, señor Primer Ministro, en nombre de los socialistas españoles, saludo a la Presidencia húngara, la tercera Presidencia del primer trío de presidencias que inaugura la nueva dinámica establecida en el Tratado de Lisboa. Y ello exige coherencia con el guión común establecido por los tres países —España, Bélgica y Hungría—, pero también, y sobre todo, coherencia con los principios, valores y objetivos que establece el propio Tratado de Lisboa, porque la prioridad absoluta es su puesta en marcha y cumplimiento. El artículo 2 del Tratado de Lisboa establece entre esos valores y principios comunes el respeto de las libertades, la protección de las minorías y el pluralismo, lo que incluye el pluralismo informativo. Por eso, comparto la preocupación que ha expresado usted también de que tan importantes objetivos de la Presidencia húngara puedan quedar distorsionados por debates nacionales o por singularidades en lugar de por aquello que nos une. La Ley de comunicación húngara no puede ni debe ser enfocada como una cuestión de mercado interior en la transposición nacional de la Directiva de servicios audiovisuales, ¡no! Es un debate que no afecta ni solo al mercado interior ni solo a Hungría. Afecta a los derechos fundamentales y al conjunto de la Unión, y por eso me sumo a los convencidos de que de esta crisis solo saldremos con mayor integración, no reforzando nacionalismos competitivos. El criterio por el que se juzgará a la Presidencia será su disposición a ejercer liderazgo en la realización de esos valores y objetivos del Tratado de Lisboa desde la lealtad a los compromisos adquiridos por la pertenencia a la Unión Europea.